30. júna 2012, ale súčasne chcem apelovať na osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN v Konžskej demokratickej republike, aby mandát bol vykonávaný dôsledne, aby sa nestávalo, že vedľa misijného tábora povstalci znásilňujú ženy, týrajú deti a celé rodiny tak, ako to bolo v Luvungi. Prijímame veľmi striktné uznesenia i opatrenia na páchanie neprávosti inde vo svete a vysielame tam celé armády, a ku genocídam v Afrike sme benevolentnejší.

Prispejme aj my rigoróznejším prijatím uznesení k pokojnému životu žien a detí v tejto vojnou zmietanej africkej krajine.